No. En stavek. Kolega je rekel, da bežijo družine, zato da rešijo svoje otroke. Potem pa bi jaz vprašal gospoda, kaj dela tukaj Ahmad Šami, ki je po lastnih besedah otroke pustil na vojnem območju, česar jaz nikoli ne bi storil. Zdaj, ko je pa konec vojne, se pa noče vrniti domov.